Zatímco v případě tepelné energie lidé topí levnými a neekologickými palivy, která škodí jak jim, tak životnímu prostředí. V této souvislosti však je nutné s problémem energetické chudoby také schválit již konečně společnou definici energetické chudoby. V současnosti totiž v rámci členských zemí platí rozdílné hranice pro určení situace, kdy je možné o energetické chudobě hovořit. Společná definice nám tedy umožní, aby význam tohoto pojmu v jednotlivých zemích byl sjednocen a byly tak nastaveny přesné parametry, podle nichž bude možné výskyt energetické chudoby měřit. Cílem energetické unie by tedy mělo být především řešení tohoto zásadního celoevropského jevu tak, aby zároveň došlo k vytvoření bezpečného a skutečně funkčního energetického trhu.